Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beziehe mich auf Artikel 158 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments, in dem es heißt Alle Mitglieder haben das Recht, im Parlament die Amtssprache ihrer Wahl zu sprechen. Die Ausführungen in einer der Amtssprachen werden simultan in alle anderen Amtssprachen sowie in jede weitere Sprache, die das Präsidium für erforderlich erachtet, verdolmetscht. Um dieses Grundrecht der Abgeordneten zu gewährleisten, um Dienstleistungen in höchster Qualität anbieten zu können, müssen die Dolmetscherinnen und Dolmetscher angemessene Arbeitsbedingungen vorfinden. Das Europäische Parlament muss dafür sorgen, dass diese Dienste an der europäischen Demokratie zu guten Bedingungen stattfinden, Beruf und Privatleben gut miteinander zu vereinbaren sind und körperliche und geistige Gesundheit der Bediensteten nicht aufs Spiel gesetzt werden. Als Linksfraktion der GUE NGL stehen wir deshalb hinter den Dolmetscherinnen und Dolmetschern, die sich gegen die Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen zur Wehr setzen. Egal, wie schwierig Verhandlungen sind Am Ende muss es ein Ergebnis geben, das von beiden Seiten getragen werden kann.